Nach neuesten Studien macht die Schwarzarbeit in der EU im Jahr 2012 bis zu 18,8 des europäischen Bruttoinlandsprodukts aus, in einigen Staaten sogar über 30 Unsere nationalen Arbeitskontrollbehörden haben dabei eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten, aber auch bei der Förderung eines fairen Wettbewerbs in der EU. Sie schützen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, stärken aber auch gerade die ehrlich arbeitenden Unternehmen. Sie verhindern illegale Arbeitgeberpraktiken und Missbrauch, sie erhöhen das Steueraufkommen und kontrollieren Lohn und Sozialversicherungszahlungen. Leider sind unsere Arbeitskontrollen überall in Europa chronisch unterbesetzt, und es findet eine sehr schlechte grenzüberschreitende Kooperation statt. Die Realität heute in einem europäischen Arbeitsmarkt ist, dass wir viele Arbeitsverhältnisse haben, die über mehrere Ländergrenzen hinweggehen, und vielfach auch sehr lange Subunternehmerketten. Da ist es sehr schwierig für rein national agierende Arbeitsinspektionen, Missbrauch aufzudecken. Deshalb haben wir in unserem Bericht eine Reihe von Forderungen aufgestellt.

Wir haben da auch in Skandinavien sehr gute Beispiele, und es sind auch immer die Sozialpartner, die Missbrauch aufgedeckt haben. Wir brauchen den Schutz besonders betroffener Arbeitnehmergruppen. Wir brauchen eine viel bessere Weiterbildung unserer Arbeitskontrolleure. Wir brauchen harte Sanktionen bei Missbrauch und mehr Prävention.

Wir fordern die Kommission auf, ein Grünbuch für Standards von Arbeitskontrollen zu veröffentlichen. Ein faires und soziales Europa braucht auch die Einführung von Anti Sozialdumping Regeln in das europäische Wettbewerbsrecht. Wettbewerbsverstöße von Unternehmen werden ja schon längst von der Kommission geahndet, warum nicht auch unangemeldete Erwerbstätigkeit? Das ist doch ebenfalls eine Form von Wettbewerbsverzerrung. Die EU muss dem Missbrauch von Arbeitsrecht auf allen Ebenen ein Ende setzen, indem sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und auch den verschiedenen Verwaltungssystemen fördert und erleichtert. Bei der morgigen Abstimmung hoffe ich darauf, dass alle Fraktionen so vernünftig sind, diesem Bericht, der wichtig für die Unternehmen und die Menschen in Europa ist, auch so zuzustimmen, und ihn nicht schwächen durch getrennte Abstimmungen, indem sie dann die Rolle der Sozialpartner beschneiden möchten oder auch Sozialdumping nicht als Wettbewerbsverzerrung definieren möchten.